Das wird nicht stattfinden, das bedauern wir sehr. Wir haben als Grüne in diesem Parlament für hohe verbindliche Sicherheitsstandards gekämpft. Frau Niebler weiß, woran wir gescheitert sind und warum wir heute in Europa keine hohen verbindlichen Sicherheitsstandards haben.